Panie Przewodniczący!

Jeszcze bardziej niepokojące są doniesienia dotyczące nieprzestrzegania praw człowieka i wolności słowa oraz stosowania represji wobec opozycji, włączając w to tortury czy zabójstwa. Unia Europejska nie może dać przyzwolenia na brak przejrzystości w procesie wyborczym, dlatego jestem zdania, że konieczne jest pociągnięcie do odpowiedzialności osób winnych stosowania przemocy i oszustw wyborczych. Chciałbym przypomnieć, że rząd Gabonu jako jeden z sygnatariuszy umowy z Kotonu zobowiązał się do przestrzegania zasad demokracji, państwa prawa i praw człowieka, dlatego też uważam, że konieczne jest użycie wobec Gabonu narzędzi zarówno politycznych, jak i gospodarczych w celu wyegzekwowania tych zobowiązań oraz zapewnienia zaprzestania stosowania przemocy i represji wobec opozycji.